Das ist ein Bereich, mit dem ich mich schon seit einiger Zeit auseinandersetze. Es gibt sehr viele Imker, aber auch sehr viele Produzenten in der Landwirtschaft, die sich echte Sorgen machen, weil wir in Europa nachweislich einen sehr starken Rückgang an Bienen und überhaupt an Bestäuberinsekten haben. Wir forderten die Kommission schon mehrfach auf, hier tätig zu werden.